nefndaráliti um frumvarpi til laga um breytingu á tollalögum númer áttatíu og átta tvö þúsund og fimm og lögum um gjaldeyrismál númer áttatíu og sjö nítján hundruð níutíu og tvö með síðari breytingum frá meiri hluta viðskipta og skattanefndar nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund maríönnu jónasdóttur og ögmund hrafn magnússon frá fjármálaráðuneyti þóru margréti hjaltested frá viðskiptaráðuneyti högna s kristjánsson og sesselju sigurðardóttur frá utanríkisráðuneyti arnór sighvatsson og tómas örn kristinsson frá seðlabanka íslands hannes g sigurðsson frá samtökum atvinnulífsins gylfa arnbjörnsson frá alþýðusambandi íslands árna huldar sveinbjörnsson frá fjármálaeftirlitinu snorra olsen frá embætti tollstjórans í reykjavík og rósmund guðnason frá hagstofu íslands einnig ræddi nefndin símleiðis við friðrik j arngrímsson framkvæmdastjóra landssambands íslenskra útvegsmanna tilgangur frumvarpsins er að treysta markmið laga um gjaldeyrismál númer áttatíu og sjö nítján hundruð níutíu og tvö samanber breytingu sem gerð var á þeim með lögum númer hundrað þrjátíu og fjögur tvö þúsund og átta um styrkingu íslensku krónunnar samanber einnig reglur seðlabanka íslands um gjaldeyrismál frá fimmtánda desember tvö þúsund og átta þar var kveðið á um skilaskyldu gjaldeyris og er í frumvarpinu rennt styrkari stoðum undir hana með því að kveða á um að greiðslur vegna útflutnings vöru og þjónustu skuli skilyrðislaust fara fram í erlendum gjaldmiðli þá kemur fram að til standi að eftirlitsstofnunum evrópska efnahagssvæðisins verði tilkynnt um þá ráðstöfun sem í frumvarpinu felst á fundi nefndarinnar kom fram að vart hefði orðið tilhneigingar til að fara í kringum skilaskyldu gjaldeyris og að sú þróun gæti leitt til frekari veikingar á íslensku krónunni frumvarpinu væri ætlað að fyrirbyggja þetta meiri hlutinn telur að frumvarpið samræmist anda laga númer hundrað þrjátíu og fjögur tvö þúsund og átta og sé þeim lögum til styrkingar meiri hlutinn leggur áherslu á mikilvægi þess að tryggja skilvirkt eftirlit með því að skilaskyldan verði virt og að embætti tollstjórans í reykjavík og seðlabanki íslands vinni saman að því markmiði meiri hlutinn leggur til þrenns konar breytingar á frumvarpinu í fyrsta lagi tæknilega breytingu á þriðja efnismálsl fyrstu grein í öðru lagi orðalagsbreytingu á fyrstu efnismgr þriðju greinar og í þriðja lagi breytingu á þriðja efnismgr þriðju greinar þess efnis að við hana bætist nýr málsliður sem ætlað er að skerpa á heimild eftirlitsaðila til að fylgja því eftir að skilaskyldan verði virt meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum við fyrstu grein þriðja efnismálsl orðist svo sé ekki ljóst af sölureikningi hver sé gjaldmiðill viðskiptanna skulu þau skráð í evrum eða bandaríkjadölum á útflutningsskýrslu við þriðju grein í stað orðanna öll útflutningsviðskipti með í fyrsta efnismgr komi greiðslur vegna útflutnings við þriðju efnismgr bætist nýr málsliður svohljóðandi þá er ráðherra heimilt að mæla fyrir um skyldu aðila til að skila með reglubundnum hætti skýrslu um útflutningsviðskipti um ráðstöfun söluandvirðis og um önnur atriði er lúta að útflutningi grétar mar jónsson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu